Północnokoreańskie próby atomowe wzbudzają uzasadniony niepokój społeczności międzynarodowej, stanowią wyraźne pogwałcenie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, niosą ponadto bezpośrednie zagrożenie dla sąsiadów Pjongjangu, a w szczególności Korei Południowej i Japonii.

Apeluję również do władz w Pekinie żywotnie zainteresowanych stabilizacją w regionie o wywieranie nacisku na Koreę Północną, celem zażegnania potencjalnego zagrożenia bronią jądrową.

Liczę na rozpoczęcie kolejnej tury rozmów sześciostronnych oraz zdwojenia wysiłków dla wypracowania dyplomatycznego i politycznego rozwiązania problemu nuklearnego.